Domnule președinte, mulțumesc. Ne punem astăzi întrebarea încotro se îndreaptă Europa? Cred că înainte de a răspunde la această întrebare trebuie să răspundem de unde a pornit Uniunea Europeană? Cu toții știm că lipsa de libertate, moartea, foametea, sărăcia și războiul în mod paradoxal au generat acest măreț proiect. Iar astăzi putem constata că Uniunea ne a asigurat timp de 60 de ani pacea și prosperitatea, ceea ce ne demonstrează că nu a existat, nu există și nici nu va exista o alternativă la Uniunea Europeană. O Europă cu cercuri concentrice sau cu două viteze nu va fi un loc în care adversarii și aliații să se unească așa cum doreau părinții fondatori ai Uniunii Europene, dimpotrivă, această reconfigurare ar duce în mod cert la dezintegrarea proiectului european și de aceea România se pronunță pentru o Europă puternică, consolidată și unitară.